Je vous pose une question très simple avez vous des critères pour l'accès au logement social, ce qui serait un retour en arrière et une remise en cause des principes d'accessibilité universelle, notamment du logement social?